Hvala za besedo. Gospod podpredsednik, kolegice in kolegi, gospa ministrica! Moje vprašanje je povezano predvsem na neko problematiko oziroma neko okoliščino, vezano na promet, na, na cestni promet. In sicer leta dva tisoč šestnajst, je prejšnja vlada še sprejela pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cesti. Zdaj, ta pravilnik temelji na spremembah, ki so bile še pred tem sprejete o okviru Zakona o pravilih v cestnem prometu in se dotika tudi ene, okoliščine v zvezi s križišči, kjer bi bilo možno, torej zakon in pravilnik, to možnost, dajeta, hipotetično oziroma, eksperimentalno, pri rdeči luči v križišču torej zavijati desno. Zdaj, ta situacija oziroma ta možnost, ni neki, unikum . Poznali smo ga tudi pri nas v Sloveniji že v preteklosti, potem je bil, ukinjen. Poznajo ga pa še številne druge države, po po svetu, tudi v Evropi in, ima, bom rekel tako, številne, vidike, ki so, predvsem z vidika pretočnosti prometa, koristni, torej pomembni za to, da se zlasti v konicah, zlasti v, mestnih jedrih oziroma na vpadnicah, kjerkoli, naletimo na na tovrstna križišča, torej pritisk, prometnih tokov, zmanjša. Seveda je tukaj še en dodaten vidik, torej ekološki. Gre za manj ustavljanja vozil in tudi, posledično pomeni, manj emisij in manj obremenjevanja samega, okolja. V s tem v zvezi imam za vas, spoštovana ministrica, dve kratki vprašanji. In sicer: ali lahko pričakujemo uvedbo takšnega režima tudi pri nas, bodisi testnega ali posledično, tudi, trajnega? In, ali, za to, da bi ta režim lahko uvedli, je potrebno morda sprejeti še kakšen drug dodatni, podzakonski akt poleg že obstoječega pravilnika o prometni signalizaciji in prometni, opremi na cesti. In v kolikor da, v kolikšnem časovnem okviru lahko, predvidevamo, da bi do do takih testnih, postavitev, lahko prišlo. Hvala lepa.